Wir Sozialdemokraten sind bestürzt über den Mord an Boris Nemzow, und wir trauern mit seiner Familie und seinen Freunden und mit allen, die Russland öffnen wollen und dafür eintreten, dass auch die Menschen in Russland ein Leben in mehr Demokratie und mit mehr bürgerlichen Freiheiten führen können. Wir verurteilen den feigen Mord, die Mörder und vor allem ihre Hintermänner.

Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, aber wir wissen, dass solche Dinge immer dann geschehen, wenn das Umfeld dazu geradezu einlädt. Die unglaubliche Propagandamaschine, die Verunglimpfung Andersdenkender, die nationalistischen Tendenzen in Regierung und Staat und die NGO Gesetzgebung Stichwort foreign agent sind nur vier Beispiele dafür, wie man eine Atmosphäre schafft, die solche Taten dann auch in Kauf nimmt. Wer also über den Mord an Boris Nemzow zu Recht entsetzt ist, darf es nicht bei Beileidsbekundungen bewenden lassen, sondern muss sich für rückhaltlose Aufklärung einsetzen und muss vor allem die Lebensbedingungen ändern wollen.

Wir hier im Europäischen Parlament, die eine solche Entwicklung unterstützen wollen, sollten uns dazu klar äußern, aber auch in einem wording das einen freien, offenen Dialog in Zukunft möglich macht, damit wir etwas mitbewirken können.